Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica za pravosodje, gospa Andreja Katič. Kot veste, je Evropsko sodišče za človekove pravice v drugi polovici oktobra dva tisoč osemnajst razsodilo v sporu med podjetjem Proplus in Slovenijo. Zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja, mora država podjetju plačati dvainpetdeset tisoč petsto evrov odškodnine in pokriti za deset tisoč evrov stroškov. Na Vrhovnem sodišču so v svojem prvem javnem odzivu na to odločitev dejali, da jih ESČP s svojo argumentacijo ni prepričalo in da spoštujejo tiste odločbe, ki prepričajo z argumentacijo. To škandalozno obvestilo je bilo objavljeno na spletni strani Vrhovnega sodišča, so nato obsodili številni pravni strokovnjaki, ki so Vrhovnemu sodišču očitali samovoljno ravnanje. Prav tako ga je obsodila še skupina enajstih vrhovnih sodnikov. Seveda, zgodil se je precedens, nevaren precedens. Vrhovni sodniki, ki so se ogradili od tega obvestila, so v svoji izjavi eksplicitno zapisali: "Upor najvišjega sodišča v državi vidimo kot upor zoper mednarodne obveznosti naše države, zoper strasbourško sodišče, zoper Ustavo, zoper človekove pravice, končno upor zoper članstva Slovenije v Svetu Evrope in nazadnje, a ne najmanj, upor zoper temeljno vedenje v pravu". Zdaj, kasneje je potem reagiral predsednik Republike Slovenije, sestal se s predsednikom Vrhovnega sodišča, gospodom Florjančičem. Škandalozno sporočilo je bilo umaknjeno. Seveda je kasneje tovrstno sporočilo obsodili tudi Sodni svet. Gospa pravosodna ministrica, vi ste v tej škandalozni zadevi bili, po mojem mnenju, pasivni, celo zelo pasivni. Oglasili ste se šele ob pisma pravnih strokovnjakov in potem, ko je bila velika, da ne rečem, nepopravljiva škoda že storjena. Skoraj mesec dni po tem nezaslišanem dogodku še danes ne vemo, kdo je avtor tega uporniškega sporočila za javnost in kakšni ukrepi bodo Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče in pa seveda Sodni svet sprejeli zoper to osebo ali osebe. Tega ne vedo ne tistih enajst vrhovnih sodnikov, zavezanih Ustavi, ne strokovna javnost, ne državljani. Kako naj potem ljudstvo spoštuje odločitve sodišč, če jih Vrhovno sodišče prav tako ne spoštuje? Zdaj, po zakonu sodiščih ste dolžni zagotoviti učinkovito službo za nadzor organizacije poslovanja sodišč. Že na tej zakonski podlagi bi lahko, kot ministrica, aktivno postopali zoper sporno objavo, pa niste. Zato vas v zvezi s tem sprašujem sledeče: Zakaj tako pozen in pasiven odziv z vaše strani? Kaj vam je na zahtevo po pisnem poročilu v zvezi s tem primerom odgovorilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije? Kakšni ukrepi bodo sledili z vaše strani, da boste v prihodnosti obvladali takšne nedemokratične upore na Vrhovnem sodišču? In pa, ali ste uvedli administrativni nadzor nad poslovanjem Vrhovnega sodišča v zvezi s to zadevo, če da, kaj je pokazal? Če ne, zakaj še ga niste uvedli? Hvala lepa.